Frau Präsidentin, Frau Vizepräsidentin der Kommission! Die gegenwärtige sozialistische Regierung Bulgariens hat mit ihrem Vorgehen bei der Auswahl und bei der Ernennung von Personen für höchste Funktionen in Bulgarien dieses Land in eine bedauerliche Situation gebracht.

Zuerst wir die Kompetenz der obersten Sicherheitsbehörde, die sich mit Geheimdienstangelegenheiten befasst, um die OK Bekämpfung erweitert, und zwar ohne Debatte im Parlament und dann auch ohne Kontrolle durch das Parlament.

Der Grund hierfür wird dann klar, als nämlich ein gewisser Herr Peevski, ein Medienmagnat mit ganz speziellen Beziehungen und Kontakten, zum Leiter dieser Sicherheitsbehörde berufen wird.